fait en sorte que nous avons pu, avec courage, avec détermination, bien que, parfois, à un train de sénateur, avancer vers un avenir européen dont certains nous avaient prédit à l'époque qu'il ne verrait plus jamais le jour après la décision britannique. Nous nous sommes mis d'accord cette nuit, avec le gouvernement britannique, sur les conditions et les conséquences du Brexit. J'ai dit hier soir, ou pendant la nuit, que c'était la deuxième chance, mais qu'il n'y en aura pas une troisième.

Je voulais, Peter, vous remercier, au nom de la Commission, pour tout l'appui que le gouvernement slovaque ne cesse de nous apporter.

de vous entendre dire que vous aimez le pilier social de l'Union européenne.

minimum.

La même remarque s'applique pour ce qui est de la création dans tous les pays de l'Union européenne d'un revenu minimum.

Nous avons fait tout cela, et si nous n'avions pas revu la politique de cohésion, qui reste nécessaire, et la politique agricole commune, nous serions arrivés à un niveau budgétaire de

Il ne faut pas croire que ce serait seulement la Commission, le Parlement européen et quelques gouvernements de l'Europe de l'Ouest qui seraient responsables de cet affrontement qui, parfois, est ridicule et qui, de toute façon, est nuisible.

J'avais treize ans au moment de ce qu'il est convenu d'appeler le printemps de Prague, qui est aussi le printemps de Bratislava je crois même que les premiers mouvements ont pu être observés en Slovaquie.

L'histoire vous a empêchés de sortir de son ombre, mais comme les Européens du centre étaient les premiers à rêver d'une Europe pacifiée, il est de notre devoir et de notre obligation ardente de continuer le travail qui est le nôtre.